Monsieur le Président, c'est urgent et c'est motivé par les rapports alarmants de plusieurs grandes ONG concernant la situation des migrants en Libye. Je crois que l'on peut dire que, d'une certaine façon, rien n'a changé pour les migrants depuis le renversement de Mouammar Kadhafi et que pour nombre d'entre eux, la situation a même empiré.

On ne compte plus les actes de violence, de torture envers des hommes, des femmes, des enfants, et il n'y a aujourd'hui aucune autorité en Libye capable d'y mettre un terme. L'Union européenne, et notamment certains de ses États membres, ont une lourde responsabilité dans la situation actuelle, puisqu'ils se sont engagés tête baissée dans un conflit, sans tenir compte de ses conséquences.

Si je ne devais prendre qu'un exemple, je dirais qu'il est assez significatif de constater qu'il a fallu quatre mois pour tirer les conséquences des élections de juillet et mettre en place un nouveau gouvernement.